Vreau să o asigur pe doamna Vergiat că, așa cum oricine poate constata, discutăm nu doar despre pedeapsa cu moartea, ci și despre ceea ce se întâmplă pe străzile din Yemen în ultimele zile și cred că în momentul votului va putea vedea și care este atitudinea grupului nostru față de aceste chestiuni. Nu trebuie, însă, să uităm că obiectul rezoluției de urgență care a fost adoptată pentru a fi discutată astăzi privește, totuși, persecuția infractorilor minori și pedeapsa cu moartea aplicată în acest caz și, așa cum se știe, dacă pentru noi europenii pedeapsa cu moartea este inacceptabilă și barbară, ea este cu atât mai grozavă, cu atât mai catastrofală atunci când e vorba despre minori. Culmea este că pedeapsa cu moartea pentru faptele săvârșite sub 18 ani contravine și legislației yemenite și, cu toate acestea, autoritățile din această țară continuă să practice asemenea execuții.